L'obbiettivo era semplice allineare le istituzioni europee alla richiesta dell'iniziativa dei cittadini europei Right2Water ovvero, come indicato anche dall'ONU, fare dell'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici un diritto umano universale, sottratto alle logiche del mercato e del profitto. Ci ritroviamo invece dinanzi soltanto a una serie di blande raccomandazioni agli Stati membri. Inoltre, la relazione non ha adottato parametri sufficienti per contenere la contaminazione delle acque da parte di pericolose sostanze di origine industriale, quali ad esempio le PFAS.